Sprzeciwialiśmy się tym propozycjom w trosce o długofalową konkurencyjność sektora nawozowego w Europie, a także rentowność rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Dotyczy to zresztą nie tylko poziomu zawartości metali ciężkich, ale także innych wymogów technicznych, które są nakładane na produkcję nawozów. Będzie to miało daleko idące niekorzystne skutki dla opłacalności zarówno tego sektora, jak i produkcji rolnej i sektora spożywczego. Zwracam uwagę, że nadal niejasne są zasady wprowadzania do obrotu nawozów organicznych oraz odpadów z upraw rolnych i hodowli zwierząt jako surowców do produkcji nawozów. Wątpliwe jest też wprowadzanie do obiegu szeregu niesprawdzonych agronomicznie produktów nawożących, których użycie wcale nie musi wiązać się z większą wydajnością, a może podnieść koszty produkcji. Polska jest nie tylko dużym producentem nawozów, ale także jednym z największych konsumentów. Zależy nam oczywiście na uregulowaniu rynku europejskiego w zakresie nawozów i na bezpieczeństwie konsumentów, ale bez podważania długofalowej rentowności produkcji w całym łańcuchu nawozowo rolno spożywczym.